Herr Präsident! Ich bitte darum, nachdem die Dringlichkeit abgesetzt wurde wir hatten gestern harte Auseinandersetzungen über die Redezeit bei den Dringlichkeiten die Redezeit für den Punkt Westsahara auf die beiden anderen Dringlichkeiten zu verteilen. Das war mein praktischer Vorschlag für heute Nachmittag.